Monsieur le Président, chers collègues, cher rapporteur, une bonne gouvernance économique européenne est nécessaire, c'est évident.

À l'heure où les citoyens font de moins en moins confiance à l'Union, où la Grèce est à genoux, où les agences de notation dictent leur loi aux États, ce Parlement devrait couper court au dogme de l'austérité à tout prix. Aujourd'hui, à une crise du modèle néolibéral, l'Union veut répondre par des recettes néolibérales, des coupes systématiques dans les dépenses, notamment sociales, alors qu'elles sont reconnues comme un rempart contre les crises économiques. En fait, je ne vois pas, sans les apports souhaités par les groupes progressistes de ce Parlement, comment accepter de voter ces textes.